We kunnen daar angstig op reageren, of we kunnen deze wake upcall aangrijpen om twee versnellingen hoger te schakelen in het opzetten van een Europese kapitaalmarktunie.

Maar daarvoor moet allereerst het investeringsklimaat ingrijpend verbeteren. De nieuwe prospectuswetgeving vormt een belangrijk stuk van deze puzzel. Europese ondernemingen zijn vandaag nog al te zeer afhankelijk van bankfinanciering.

Dat is een sterke onderbenutting van het groeipotentieel dat extra middelen via de kapitaalmarkten biedt.

Een belangrijke drempel daarbij is de hoge kost van een prospectus.

De prospectusverordening biedt een unieke kans om het een flink stuk eenvoudiger te maken voor kmo's en doorgroeiende bedrijven om geld op te halen. Maar daarmee is ons werk voor een Europese kapitaalmarktunie verre van gedaan. Zo moet ook het voorstel voor efficiëntere insolventie en herstructureringsprocedures, waar ik in de Commissie ECON verantwoordelijk voor ben, met dezelfde eendracht en snelheid worden aangepakt. Bovendien zal in het streven naar een diepere, échte Europese kapitaalmarkt de discussie over een pan Europese regulator vroeg of laat onvermijdelijk zijn. Maar laten we morgen alvast een eerste horde nemen en stemmen voor efficiëntere prospectusregels.